Voorzitter, koninginnedag in Nederland is het jaarlijkse feest van het hele Nederlandse volk met het Huis van Oranje. Dit feest werd wreed verstoord en we zijn nog nauwelijks bijgekomen van de schok. We gedenken de slachtoffers en leven mee met de nabestaanden.